Pretrvávajúce turbulencie na finančných trhoch nám ukazujú, že globálny finančný systém veľmi citlivo reaguje na všetky informácie o bonite, či solventnosti jednotlivých účastníkov.

Úsilie o prísnejšiu reguláciu a dôslednejší dohľad však sami osebe nedokážu zabrániť možným krízam. Neúmerný nárast finančného sektora k reálnej ekonomike a jeho snaha po zisku totiž vedú k nebezpečným praktikám, ktoré zo svetovej ekonomiky urobili taký zvláštny druh kasína, v ktorom za finančných hazardérov nakoniec opäť ručia štáty a ich občania.